Pochodzę z kraju, który jeszcze 20 lat temu był pod dyktaturą komunistyczną.

77. Myślę, że wszyscy tutaj możemy się różnić poglądami ekonomicznymi czy politycznymi, ale w kwestiach praw człowieka nasze stanowisko powinno być absolutnie jedno.